Señora Presidenta, tengo la suerte de venir de un país que ha hecho grandes avances en los últimos años en la cuestión de los derechos para las personas homosexuales. Y es un país, el Estado español, del que también se pensaba que tenía que ir lentamente, que había una sociedad que no estaba preparada todavía para dar ese salto y, sin embargo, lo dimos, y no ha pasado nada. No ha pasado nada es más, hay un nivel de felicidad mucho mayor porque la gente ha perdido el miedo. Garantizar el derecho a las personas del mismo sexo para que puedan casarse y tener un proyecto en común no les obliga a ustedes, si no quieren, a hacerlo. Que yo me pueda casar con un hombre no le obliga a usted a hacerlo, pero me da a mí el derecho de poderlo hacer. Y esto es lo que nos da a todos la libertad de poder ser claramente una Unión Europea que garantice estos principios y estos derechos. Pero yo tengo esta suerte, como otros colegas, y sin embargo hay países en la Unión Europea en que esto no es posible, y esto en la Unión Europea actual no se puede aceptar. Y aquí es donde le hacemos el requerimiento a la Comisión Europea, porque el liderazgo que se demostró en España en su momento es el que esperamos ver, y le pedimos a usted que haga también valer en la Unión Europea actual este proyecto que no encontramos en el Plan de acción del Programa de Estocolmo. Le estamos pidiendo un proyecto concreto, unas garantías para que estas discriminaciones que hemos estado viendo y mencionando no se hagan nunca más realidad. Y esto es posible, simplemente, como se demostró en España, si hay voluntad política. Si la tiene, nos tendrá a su lado